Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei chiedere ufficialmente come mai questo Parlamento non mi ha mai permesso di licenziare 2 assistenti nei quali non ho più fiducia da molto tempo e che ora sono costretta a mantenere e strapagare per non fare niente a causa di un intervento improprio